Pane předsedající, jsem rád, že se nám podařilo vyjednat velmi dobrý kompromis.

Naopak, ta krize, která tam v současné době je, se ještě více eskaluje. Jsem rád, že jsme konečně přistoupili k daleko restriktivnějšímu a silnějšímu textu. Vyzýváme Komisi, aby vyvodila důsledky z toho, co se v současné době v Kambodži děje, aby vytvořila seznam zodpovědných osob, na které budou uvaleny sankce v podobě zákazů udělení víz do EU, a dala tak jasný signál členským státům, aby s tou situací začaly

Je neakceptovatelné, abychom opravdu přijímali jednu deklaraci za druhou a situace se stávala horší a horší, proto je nutné, abychom spolupracovali všechny složky EU Komise, vysoká představitelka pro zahraniční politiku a bezpečnost a donutili vládu